forseti einhver talað um toppara mér dettur í hug floppari svo ég gerist álíka fyndin og síðasti ræðumaður mig langar að segja að nú er staðan sú bara alþjóð til upplýsinga að við þingflokksformenn hittumst á alþingi á laugardaginn var og háttvirtir þingflokksformenn meiri hlutans ætluðu að kalla okkur til fundar seinni hluta dagsins í dag og koma þá væntanlega til baka með einhverjar upplýsingar um stöðuna um pólitíska stöðu sem

klára hérna einhver heimsmet það er ekki í fyrsta skipti úr þessum ranni